y, teniendo en cuenta lo alarmante de la situación, pidió que se incluyese dicha propuesta de resolución en el orden del día del presente período parcial de sesiones, de conformidad con el artículo 91 del Reglamento. La propuesta de resolución se considerará aprobada, a menos que antes de las 1200 horas de mañana miércoles, cuarenta diputados como mínimo presenten su oposición por escrito, en cuyo caso se incluiría en el presente período parcial de sesiones para su